La internacionalización de nuestra economía será, sin duda, uno de los pilares del crecimiento económico para ello, necesitamos más liberalización económica, menos aranceles y menos barreras arancelarias. Pero, también, para maximizar el impacto de esta liberalización comercial, necesitamos implementar políticas macroeconómicas acordes con esta política, por ejemplo, la transparencia presupuestaria, la simplificación administrativa, las políticas fiscales acordes e inversión en educación e infraestructuras. Por ello, el multilateralismo debe ir acompañado de este tipo de medidas políticas.

Estoy de acuerdo con usted en la importancia de los facilitadores del comercio una herramienta especialmente útil para los países en vías de desarrollo y también para nuestras pequeñas y medianas empresas.

sobre todo para mejorar su competitividad.